Señor presidente, Venezuela y la política venezolana han venido a España de la mano de Iglesias y Monedero. No son mis palabras, sino las de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España.

Hoy, Iglesias es el vicepresidente de su gobierno y la política chavista ensucia la imagen de su gobierno. El Gobierno de Sánchez es quien ha abierto las puertas de Europa al chavismo, porque un ministro socialista, José Luis Ábalos, se reunió con la vicepresidenta del dictador Maduro, Delcy Rodríguez, en territorio español, en suelo europeo, vulnerando el régimen de sanciones que la Unión Europea impone a un régimen totalitario, que pisotea los derechos humanos. El Gobierno de Sánchez no solo ha incumplido.

Cualquier nueva versión sobre el encuentro convierte en mentira la anterior. Ha perdido toda la credibilidad y deben ser las instituciones europeas las que investiguen la verdad. El venezolano es un pueblo hermano para el español. Por los millones de venezolanos pisoteados por el déspota Maduro, por los millones de venezolanos que han huido de su país, necesitamos conocer la verdad y que se cumpla el régimen de sanciones. Los españoles y el resto de los europeos, este Parlamento, siempre hemos alzado la voz en defensa de la libertad de Venezuela. Por ello, pedimos al Consejo de la Unión Europea que investigue lo ocurrido, que ayude a esclarecer la verdad y que nunca más se repita un escándalo que avergüenza a